Oblastí, kterých se týká, je mnoho a už tady o nich byla řeč. Pro spolupráci mezi zeměmi je však nejdůležitější spolupráce mezi lidmi.

Jako důležitý krok tímto směrem proto vítám rozhodnutí vietnamské strany o uvolnění vízového režimu pro občany pěti velkých evropských zemí.

Pro rozvoj a zintenzivnění další spolupráce považuji za důležité, aby bylo toto uvolnění brzo rozšířeno i na další, byť menší členské státy Evropské unie. Jednou ze zemí, která má ve spolupráci s Vietnamem dlouhou tradici, je i Česká republika. Zdejší početná vietnamská menšina byla nedávno oficiálně uznána jako etnická menšina. Je proto přirozené, že zde existuje i řada společných projektů. Jako perspektivní se jeví například spolupráce v oblasti vzdělávání, příkladem z poslední doby je projekt české univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a vietnamské univerzity v Ho Či Minově Městě. Věřím, že tyto formy spolupráce mohou nastavit dobré, dlouhodobé partnerské vztahy, a to mimo jiné i tím, že pomohou ke vzájemnému poznání a porozumění skutečného života v našich zemích.